Egy nagyon fontos jelentésről van szó, hiszen az energiahatékonyság az Európai Unió gazdaságának talpra állításához egy nélkülözhetetlen feladatunk. Számos előnnyel jár, ha képesek vagyunk arra, hogy növeljük a hatékonyságot, ahogy az imént hallottuk. Új munkahelyeket tud teremteni, illetve meglévő munkahelyeket tud megtartani, versenyképesebbé teszi a gazdaságunkat és olyan új beruházások jöhetnek létre, amelyek az egész kutatás fejlesztési szektor felpezsdítését elősegítik.

Ezért alacsonyabb önerőt kell kérni tőlük, és olyan hitelkonstrukciókat, akár kockázati tőkét is kínálni nekik, amelyekkel meg tudják oldani a saját erő biztosítását.